Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim. Seveda podpiram predloge sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Še posebej zaradi tega in verjamem, da bomo sprejeli take odmerne, povišanje odmerne stopnje, kot so predvidene, in da bodo na tak način moški imeli za enajst odstotkov višje pokojnine, ženske za štiri cela pet odstotkov. Razlika prihaja zaradi tega, ker tudi sedaj niso ti odmerni odstotki izenačeni. Spodbudno je je tudi to, da bodo tisti, ki bo ostali v zavarovanju ali tako imenovanem dvojni status, vsako leto, seveda največ tri leta, pridobivali na leto tri odstotke, da si bodo lahko ta odmerni odstotek povečali, če bodo ostali v delovnem razmerju, in seveda tudi štirideset odstotkov pokojnine. Gotovo in iz teh, iz, iz, iz tega stališča se bodo tudi vse ostale vrste pokojnin nekako usklajevale . Seveda je pa tudi tukaj nekaj vprašanj in zadovoljen sem, kar sem danes slišal. Tako da naprej bi želel povedati, da je pokojnina vplačana pravica. To je, drage moje kolegice in kolegi, vplačana pravica. To ni neki božji dar, ki, ne vem, da nam ga je nekdo dal. Drugo, kar želim povedati glede usklajevanja pokojnin. Glejte, mi imamo izredno usklajevanje pokojnin, ki bo zdaj v decembru za en odstotek in pol na račun neusklajevanja v preteklosti, to je tako imenovano izredno usklajevanje, v februarju je predvideno na podlagi zakona usklajevanje spet tri procente in pol, in če bo v naslednjem letu sprejet tudi ta amandma, ki smo ga vse koalicijske stranke, ga bomo vložili, bo še en odstotek izrednega usklajevanja v decembru dva tisoč dvajset. Pa vendar vse to skupaj pušča neko praznino. In zadovoljen sem z pojasnili, ki jih je dal državni sekretar Tilen Božič, ki pravi, da v principu pri usklajevanju pokojnin ne moremo govoriti o vzdržnosti pokojninskega sistema. Jaz se popolnoma strinjam z njim da postajajo, časi se spreminjajo, razvoj gre naprej in mi bomo nujno morali poiskati neke druge vire, da bo ta pokojninski sistem vzdržen. Pa vendar, kljub temu bi se postavlja ena vprašanja in upam, da me državni sekretar posluša in da bo poskušal najti ali pa da bojo njegovo, njihovo ministrstvo našlo neko rešitev. Poglejte. Vsi te spremembe, katere danes, o katerih danes teče beseda, so zapisane v koalicijski pogodbi. Se pravi, to so neki ukrepi, ki si jih je koalicija zadala, da jih bo poskušala nekako odpravljati v tem mandatnem obdobju. Ukrepi, ki so nastajali na podlagi današnjega stanja. Se pravi, na podlagi današnjega gmotnega položaja upokojencev. In zato jaz pričakujem, pa lahko rečem, da tudi v imenu kolegov iz stranke Desus, da se bo, ob tem poviševanju odmernega odstotka, našla neka formula, ki dajmo jo reči valorizacija pokojnin za tiste, ki so imele in ki imajo nižji odmerni odstotek od tega, ki bodo, ki bodo ki bodo seveda ga imeli , ko bomo to sprejeli. To je preveč občutljivo področje, da bi lahko nekaj sistem spreminjali pač v nek v nekih časovnem intervalu, kot so naše dnevne potrebe in zmožnosti. Zato gotovo bo potrebno skupaj stopiti, najti neko dolgoročno rešitev, ki bo predvsem pravična rešitev. In naj bodo in pokojnine morajo ostati kot vplačana pravica. Hvala lepa.